Über Ihrem Parlament stehen die drei Worte Einheit macht stark. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese drei Worte jeden Morgen Ihren 27 Kollegen zur Begrüßung des Tages per SMS schicken. Aber ich freue mich besonders darüber, dass Sie eben nicht nur die Staaten der EU gemeint haben, sondern auch die des westlichen Balkans. Hier finden Sie über die Partei und Fraktionsgrenzen hinweg viele Freunde dafür. Nutzen Sie unsere Unterstützung, wir werden sie garantiert unterstützen, hier im Parlament und wichtig für uns alle auch zu Hause und vor Ort. Es geht um konkrete Schritte für Serbien und Montenegro, die Aufnahme von Verhandlungen mit Albanien und auch die Würdigung der guten Arbeit Ihrer mazedonischen Nachbarn. Der Weg ist nicht einfach, und deshalb müssen wir den Menschen sagen, dass wir sie auch wirklich wollen.

Herr Premierminister, Sie haben uns gesagt, Sie möchten auch die Beziehungen zu Russland normalisieren.